Jó lenne valóban, ha be tudnánk fejezni gyorsan a vitát. Viszonylag nehezen indult ez a vita, lévén, hogy nem egyszerűen a szokásos konzultációs eljárásról beszélhetünk, hanem a közös gondolkodásnak, a 2020 as stratégiáról szóló közös gondolkodás részének tekinti a Bizottság és a Tanács is és mi magunk is itt a Parlamentben a foglalkoztatási irányelvek mostani

Végül is úgy tűnik, hogy az idő, amely rendelkezésünkre állt, gazdagította a vitát, bár meg kell mondanom, hogy eredetileg is számos hasznos és jó javaslatot találtunk a Bizottság általi javaslatban. Mégis néhány ponton változtattunk. Mindenekelőtt egy szerkezeti változtatásra szeretném fölhívni a figyelmet.

Éppen ezért mi ezt összevontuk, viszont beemeltünk egy új elemet. A kohéziós politikának, mint a foglalkoztatás instrumentális eszközének és környezetének a fontosságát szeretnénk hangsúlyozni, hisz azzal, hogy ha egyes tagországok közötti különbségeket csökkentendő olyan fejlesztésekről döntünk, fejlesztéseket indítunk az Európai Unióban, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az egymástól sok tekintetben távol lévő országokat. Ezeket a politikákat össze kell kötnünk a foglalkoztatás szempontjából. Olyan fejlesztéseket támogatunk, amelyek egyben munkahelyeket is hoznak létre, hisz abban nincs vita közöttünk, hogy az elsőszámú prioritás az az új munkahelyek létrehozása. Ezt különösen indokolja a gazdasági válság, amely, bár vannak bíztató jelek, mégis egészében véve azt gondolom, hogy nem vagyunk túl rajta és az, hogy ez mit jelent a foglalkoztatás szempontjából, ezt még kevésbé érzékeljük.

Én azt gondolom, hogy azok a javaslatok, amik szerepelnek a Tanács, illetve a Bizottság előterjesztésében, ezek jó részét mi tudjuk támogatni.

Ne legyenek csellengő fiatalok. Ugyanígy a szegénység kapcsán szeretnénk, hogyha kiemelten foglalkozhatnánk a gyerekszegénységgel, mint egyik kulcselemével és nem akarom most az egész iránymutatást, a 10 es iránymutatást elismételni, de örömmel tölt az el, hogy mind a belga, mind a magyar elnökség prioritásként kezeli ezt.